Na een proefperiode en voldoende wetenschappelijk onderzoek wordt bepaald of de nieuwe vistechniek gebruikt mag worden door onze Europese vissers een toelatingsprocedure die logisch is en waar iedereen zich in kan vinden.

De toelating van de pulskor wordt daarmee politiek gemaakt, in plaats van dat onafhankelijke experts hierover beslissen.

Spelen onderbuikgevoelens een rol of heeft het puur te maken met politiek economische redenen en worden de voorlopers bewust tegengehouden?